Jinak stejně jako moji kolegové musím říci, že jsem sledoval, že dochází k poklesu odůvodněných stanovisek jednotlivých národních parlamentů.

Co je důležité a na to prosím dbejme, je to, že národní parlamenty často argumentují tím, že odůvodnění jednotlivých směrnic není dostatečné, že to odůvodnění, zda subsidiarita a proporcionalita je splněna, není dostatečné.